Er waren afspraken tussen Kadhafi en Berlusconi om migranten op zee tegen te houden en de Eritreeërs kwamen daar middenin te zitten en waren in levensgevaar. Hulde aan Commissaris Malmström die toen hemel en aarde heeft bewogen om mensen te redden. Nu is het 2017 en zijn er weer onduidelijke deals tussen Italië en Libië. Maar er zijn ook afspraken waar de Europese Commissie en andere lidstaten bij betrokken zijn. De kustwacht van Libië is nog nooit zo goed uitgerust geweest als nu en is betaald door ons, betaald door Europa. Als zij een reddingsactie uitvoeren verdrinken er nog meer mensen. We weten hoe het er aan toe gaat in de Libische detentiekampen. Het is er erger dan in 2010. En dit keer helpen we zelf die kampen te vullen. Toegegeven, we redden ook mensen uit Libië. Tijdens de top in Abidjan sprak ik mensen die net terug waren uit Libië en die hadden de verschrikkelijkste verhalen. Eén man was gered op zee door de Libische kustwacht, teruggebracht naar een detentiekamp, daar verkocht en had gewerkt op het land als slaaf. En toen hij zijn moeder aan de telefoon had om hem vrij te kopen, werd hij bewerkt met machetes want dan gilde hij hard en dan kwam het geld eerder. Europa heeft betaald voor zijn zogenaamde redding op zee. Hij is inderdaad niet verdronken. Europa heeft via het Europese noodfonds voor Afrika ook betaald voor zijn terugvlucht naar Ivoorkust en zal betalen voor zijn integratie.